Iz poročila izhaja, da je Evropska unija prostor diskriminacije, rasizma, ksenofobije, sovražnega govora, nasilja nad ženskami, nad migranti, celo piše najtemnejša stran Evrope. To ni fer do Evropske unije, ki je vendarle prostor svobode, enakosti, solidarnosti, kjer je kvaliteta življenja najvišja, kjer je dostojanstvo najbolj cenjena vrednota. Zakaj se niste pri pripravi poročila tudi bolj posvetovali s kolegi in ustvarili večjo stopnjo kompromisa, zakaj je moglo priti do preglasovanja? Zato ker torej to poročilo ni celovito, je pristransko, asimetrično, neobjektivno, zaradi tega ga ne bom mogel podpreti.